Siamo soddisfatti della relazione poiché tre istanze da noi proposte sono state ricomprese in essa, e segnatamente uno, la proposta di considerare la riduzione delle emissioni di gas serra, i lavori di bonifica e le attività volte a rigenerare e decontaminare i siti industriali inquinati come elemento importante nella valutazione della performance dei programmi operativi. Due, il ruolo vitale che regioni, città e autorità locali hanno nella promozione della transizione energetica le innovazioni in materia di energia pulita e i progetti su piccola scala di energie rinnovabili sono fondamentali nel raggiungimento degli obiettivi di Parigi, insieme ad un trasporto pubblico locale realmente sostenibile e più in generale insieme ad una consapevolezza data dalla corretta e completa informazione della cittadinanza sull'importanza delle conseguenze del cambiamento climatico. Tre, la condanna dell'irresponsabilità del capitalismo e dei metodi di produzione della vecchia seconda rivoluzione industriale, e quindi di attività economiche e settori dell'industria che generano, ancora oggi in Europa, inaccettabili livelli di inquinamento.

L'Europa si faccia promotrice di un mondo che fa delle ultime tecnologie la colonna portante di un nuovo sistema economico, dalla comunicazione internet in 5G fino alla nuova mobilità driverless Dobbiamo cambiare modello economico al più presto, altrimenti saremo travolti da una estinzione di massa, quella causata dall'uomo e dalle sue attività. Occorre una precisa volontà politica, che predisponga meccanismi di incentivazione nella politica di coesione per la diffusione nel territorio delle tecnologie della terza rivoluzione industriale.